Ganz kurz Die Verordnung soll die Rechteklärung für Online Inhalte vereinfachen und damit mehr Inhalte für Europäerinnen und Europäer zugänglich machen und Europa weiter zusammenwachsen lassen.

Die Verordnung schreibt zudem explizit eine Vergütung vor. Ich hätte mir hier in der Tat stärkere Regeln für Urheberinnen und Urheber gewünscht, das war aber mit der Mehrheit nicht zu machen. Der Bericht im Rechtsausschuss bleibt weit hinter dem Bericht des Verbraucher Ausschusses zurück, und er bleibt zu Recht auch hinter dem Bericht oder der Stellungnahme des Kulturausschusses zurück und folgt damit dem Industrieausschuss. Einen ausbalancierten Vorschlag kann ich nicht sehen. Was wir erleben werden ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher weiter illegale Zugänge wie VPN nutzen, um Inhalte konsumieren zu können.

Ich finde, wir Europäerinnen und Europäer sollten die audiovisuellen Medien nicht den großen amerikanischen Konzernen überlassen, sondern unsere europäischen Anbieter mit besseren Rechteregelungen in die Lage versetzen, Zugänge für unsere Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Ich will besseren Zugang für die Bürgerinnen und Bürger, für sprachliche Minderheiten in der Europäischen Union, und ich will eine faire Vergütung für Kreative. Ein letzter Hinweis Die Portabilitätsverordnung, die als Erfolg gefeiert wird, hilft hier nicht, weil sie nur für zeitlich begrenzte Zeiträume gilt, weil sie nur für den Zugang aus dem Heimatland gilt. Darum sollten wir dieses Mandat hier heute im Plenum ablehnen und darüber noch einmal gemeinsam diskutieren. Die Zukunft des kreativen, digitalen Europas ist zu wichtig.